Vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute sprechen zu dürfen.

Daher müssen wir Männer sagen Nicht mit uns. Daher bin ich heute hier und würde mir wünschen, dass viel mehr Kollegen das heute tun würden. Auch hier im Haus sehen wir doch die Vorgänge und müssen kritisch hinterfragen, was dort passiert ist. Dass wir ein Beschwerdegremium haben, das mit MEPs ausgestattet ist, wo Frauen sich beschweren können, wenn sie Opfer von sexueller Gewalt, Opfer von Machtausübung werden, das kann doch nicht der richtige Ansatzpunkt sein. Der Mut der Betroffenen muss sich auszahlen, und neben der Annahme des Berichtes morgen müssen wir weiter aktiv werden.